Monsieur le Président, chers collègues, par son fonctionnement, ou plutôt ses dysfonctionnements, mais aussi et surtout par ses orientations politiques, l'Union européenne non seulement n'assure pas l'avenir des nations européennes c'est le débat qui nous occupe aujourd'hui mais elle devient en réalité, de plus en plus, une anti Europe. Quoiqu'ils s'en défendent, certains ne sont sans doute pas mécontents de cette évolution, puisqu'ils n'ont jamais cherché à assurer à l'échelle continentale, l'indépendance et la puissance. En réalité, ils conçoivent la construction européenne comme une simple étape vers un village global et vers une gouvernance mondiale. Mais pour ma part, je suis convaincu qu'il est encore temps de sauver l'Europe des dérives actuelles de l'Union européenne. Avec nos alliés et les forces nationales qui progressent partout sur notre continent, nous voulons construire une Europe qui soit à la hauteur du génie de notre civilisation et qui permette à nouveau à nos nations de rayonner à travers le monde, d'être fortes et respectées sur la scène internationale, que ce soit individuellement ou collectivement. Cette Europe ne passe pas par une Commission européenne qui décide de tout et de rien, à la fois toute puissante et en même temps impotente. Incapable, par exemple, de protéger nos entreprises aussi bien contre le dumping chinois que contre l'extra territorialité du droit américain. J'en profite d'ailleurs pour souligner que l'Union européenne est toujours pressée de donner des leçons d'état de droit à la Pologne, à la Hongrie ou, demain, à la Roumanie, de donner des leçons de droits de l'homme à la Russie, mais elle se montre d'un silence assourdissant s'agissant du meurtre barbare

Alors oui, il faut mettre fin à cette bureaucratie hors sol et sans légitimité démocratique. La Commission, elle, se prétend transparente et indépendante dans les décisions qu'elle prend au quotidien et qui concernent plus de 500 millions d'Européens. Mais c'est dans l'opacité la plus totale qu'elle conclut des traités de libre échange tous azimut. Ces traités organisent la concurrence déloyale, provoquant la désindustrialisation de nos pays et la ruine de notre agriculture, qu'il s'agisse du CETA, déjà en vigueur sans pourtant avoir été ratifié par les parlements nationaux, des projets actuellement en discussion avec le Mercosur ou avec les pays d'Océanie, ou encore de l'accord signé cet été par Jean Claude Juncker en catimini avec le Japon et, pas plus tard que vendredi dernier, avec Singapour. Soumise au marché, l'Europe de la Commission, c'est aussi l'Europe de la démission car ses dirigeants n'assument pas les fonctions et obéissent moins aux peuples qu'aux fonctionnaires non élus qui les entourent, ainsi qu'aux juges de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union.

Et la Cour de justice de l'Union européenne a retoqué quelques unes des rares mesures anti dumping prises par la Commission à l'époque.

Ainsi, au delà de notre souveraineté, c'est bien la démocratie et ses fondements qui sont en péril. On ne peut pas non plus prétendre à la solidarité européenne avec une Commission punitive qui cherche à sanctionner les États membres qui ne se soumettent pas à son idéologie, en particulier sur la migration, dont on voudrait désormais faire un nouveau droit de l'homme. Nous avons besoin de véritables coopérations sur les grands défis comme la protection des frontières extérieures ou encore les enjeux énergétiques et environnementaux.

on ne peut pas prétendre vouloir préserver notre écosystème, tout en encourageant sans cesse un libre échange transcontinental effréné, qui est par nature profondément anti écologique. Voilà pourquoi il est temps de refonder la construction européenne et de la réorienter, loin des utopies et des dogmes.